ponad 70 tys. ton pomidorów, co więcej niż dwukrotnie przekracza kwotę, jaką przewiduje porozumienie między Unią a Maroko. Fakt ten spowodował liczne straty europejskich producentów, nie wspominając już o stratach we wpływach z ceł.

że w imporcie pomidorów z Maroka może dochodzić do nieprawidłowości związanych właśnie z określaniem ceny pomidorów poniżej ceny wejścia ustalonej przez Unię, co w efekcie umożliwia uniknięcie płacenia dodatkowych ceł.